Pane Theurere, já s vámi klidně budu souhlasit v tom, že jsou evropské vlády, které se chovají nezodpovědně, které žily na dluh, které utrácely víc, než mohly, a které zruinovaly vlastní rozpočty a zruinovaly vlastní ekonomiku. Ale já nevěřím, že je možné vymyslet takové evropské řešení, které shora, od zeleného stolu se uvalí na tyto země jako nějaká násilná nepřirozená věc.

A podívejte se naproti tomu, jaké nálady vznikají v Německu.